Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, lorsque nous nous donnons comme objectif le renforcement de nos capacités d'innovation et d'investissement ou l'avantage compétitif à trouver avec les États Unis et la Chine, nous parlons de développement économique, certes, mais concrètement, nous parlons de création d'emplois.

Félicitations à Judith Merkies pour le guichet unique, la stratégie de financement, la reconnaissance d'une prise de risque nécessaire par les chercheurs. Son rapport va dans le bon sens et propose un contexte favorable aux PME, qui sont une clé essentielle du succès de l'Union européenne.